Ich möchte die Gelegenheit nutzen, nachdem die britischen Mandatare heute zum ersten Mal nicht mehr unter uns sind, Großbritannien alles Gute zu wünschen für die neu gewonnene Unabhängigkeit und dass nicht länger Brüssel das Zentrum ihrer Entscheidungen ist, sondern in London das Epizentrum der politischen Willensbildung entsprechend vorhanden ist.

Faktum ist, dass es auf Basis eines demokratischen Mehrheitsentscheides passiert.

Jetzt wird es an Ihnen liegen, an der Europäischen Union liegen, wie man den Briten in ihrer neu gewonnenen Unabhängigkeit begegnet in Freundschaft und mit Flexibilität, oder dass man die Briten weiter mit einer Regulierungswut so malträtiert, dass sie in weiterer Konsequenz sagen werden nein, danke und sie in eine transatlantische Achse mit den Amerikanern getrieben werden zum Nachteil auch Europas, zum Nachteil der Arbeitsplätze und der Wirtschaft in Europa.